Regret că nu au fost acceptate amendamente pentru aceste rapoarte. În calitate de raportor pentru eficiența energetică a clădirilor am propus creșterea cu până la 15 a cotei din FEDER ce poate fi utilizată pentru eficiența energetică a clădirilor. Este vorba, de fapt, de o mai mare flexibilitate și statele membre sunt cele care decid dacă și cât vor să aloce pentru acest domeniu.

statele din UE 15 trebuie să poată utiliza fondurile structurale pentru eficiența energetică și cred că astfel se va face un schimb de bune practici și statele membre noi vor putea fi sprijinite. Solicit Comisiei ca, până la 30 iunie 2010, să vină cu o nouă propunere legislativă astfel încât să crească plafonul maxim la 15 sau chiar să existe un prag minim de 10 a cotei din FEDER pentru eficiența energetică a clădirilor.